herra forseti ég hlýt að nefna það í upphafi míns máls að ég sakna þess að fyrirspurn sem ég óskaði skriflegs svars við um fjölda heilsugæslulækna á höfuðborgarsvæðinu og hversu margir eru án heilsugæslu eða heimilislæknis á starfssvæðinu fá svar við þessari fyrirspurn frá sextánda janúar liggur því miður ekki fyrir en því er ekki að neita að heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu stærsta stofnun á þessu sviði í landinu með yfir hundrað níutíu og þrjú þúsund skjólstæðinga er í uppnámi og starfsemin lömuð af áratuga fjársvelti sem engan enda sér á undanfarna daga höfum við fengið fregnir í fjölmiðlum meðal annars af því að þrjátíu þúsund manns á þessu svæði séu í raun án heilsugæslulæknis ef miðað er við að fimmtán hundruð manns skulu vera á bak við hvern lækni en þeir eru víða mun fleiri sem hver læknir sinnir allt að tvö þúsund þrjú hundruð manns þannig að samkvæmt opinberum tölum eru það aðeins um átta þúsund fimm hundruð sem teljast án læknis á höfuðborgarsvæðinu

fimm séu í fjarnámi við höfum líka séð að tíu skjólstæðingar bætast við í hverri viku í árbæ þar sem grafarholtinu og norðlingaholti er í mikilli uppbyggingu og þó að þar sé verið að byggja stöð sem er auðvitað sjálfsagt og lofsvert þá eru engar heimildir til að fjölgar þar læknum það fæst ekki fjárveiting til þess og því er það að þegar læknir hættir þar af einhverjum ástæðum

fólki auðvitað verulega illa við en þetta lýsir ástandinu og þegar umræddur læknir fer eitthvað annað segir forstöðumaður heilsugæslustöðvarinnar þá er ráðningarbann í heilsugæslustöðinni hvers vegna skyldi það vera það er vegna þess að það vantar fimm hundruð milljóna króna í heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu á þessu ári það vantar hundrað tuttugu milljónir í rekstur ársins ef ekki á að skerða þjónustuna

það er greinilegt að að mati heilsugæslunnar hér er ástandið verst í árbæ og miðbæ en það er einnig mjög slæmt í glæsibæ grafarvogi og í mosfellsbæ það er auðvitað mjög aðkallandi að mæta þessari fjölgun og byggja upp heilsugæslu í nýjum hverfum og auka þjónustuna í eldri hverfum og þetta er óþolandi ástand sem við horfum fram á og því spyr ég hvernig ráðherra hyggist bregðast við þessu ástandi